În acest sens, este necesară elaborarea unui set armonizat de criterii pentru aplicarea acestui regim. Subliniez existența unei presupuneri de absență a protecției efective în cazul în care statul sau agenți ai statului sunt autorii persecuției. Totodată, este esențială stabilirea unei legături de cauzalitate între motivele de rasă, religie, naționalitate, opinie politică și persecuție. În privința asistenței sociale, beneficiarii acestui regim trebuie să aibă acces la un set minim de drepturi, același acordat cetățenilor din statul gazdă. Respectarea egalității dintre resortisanți și cetățenii din state terțe trebuie să fie prioritară pentru a construi o procedură europeană comună în domeniul procedurii de azil până în anul